Wir haben wie so oft einen Schmallenberg Virus, der nur bei einigen Tieren aufgetreten ist, sicher, einer größeren Zahl, aber das Friedrich Loeffler Institut hat auch festgestellt, dass die Tiere von sich aus eine Immunität aufbauen, wenn sie Kontakt mit dem Erreger haben.

Ich denke, wir sollten überprüfen, und die Erfassung der Erkrankung ist sicher eine Sache, die europaweit erfolgen sollte, das halte ich für notwendig. Ich denke, wir müssen auch weiter prüfen, inwieweit hier Maßnahmen notwendig sind.